Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme vous l'avez dit, nous devons continuer à tirer les conclusions de ce qui s'est passé au Mali, de notre action et de nos interventions. Aucune transition n'est aisée, mais celle que le Mali est en train de vivre se heurte à de nombreux défis. Au niveau externe, il y a ce que le Mali attend de l'Union. Au niveau interne, le Mali vit un processus sécuritaire, politique et militaire qui est semé de nombreuses embûches. D'abord, il y a ce qui concerne l'Union européenne. Nous devons continuer à soutenir la mission de formation et insister davantage sur la réforme de l'armée.

L'envoi d'une mission d'observation électorale est nécessaire mais, surtout, aussi le suivi et l'assistance technique et d'expertise. Je me permettrais, ici, d'attirer l'attention sur les partenaires régionaux et la CEDEAO. Ils doivent jouer un rôle plus actif et plus important. Au niveau interne, il me semble qu'il y a trois mots clés pacification, conciliation et construction. Concernant la pacification, la paix n'a pas de prix, mais pour l'avoir, il faut apporter des garanties pour assurer l'intégrité du territoire et la protection des populations civiles, notamment, les femmes et les enfants. S'agissant de la conciliation, je salue la décision de mettre en place une commission pour le dialogue et la réconciliation. Toutefois, je voudrais attirer l'attention sur ceux avec lesquels on négocie. Dialogue, oui, mais pas avec les terroristes! Enfin, la construction. Pour que l'État soit solide, la population doit éprouver un sentiment de justice. La poursuite de toutes les exactions commises et le rôle de la Cour pénale internationale, sont ici à prendre en compte. La construction est notre défi commun. Développer notre partenariat, en agissant plus efficacement et plus rapidement, c'est ce que le Mali attend de nous.